Dámy a pánové, myslíte si, že když někomu nařídíte, že má něco dělat, že to v životě funguje?

Když jim říkám, že musejí uklízet, tak věřte, že děti nikdy neuklízí.

Někomu nařizovat, aby něco dělal proti své vůli, je prostě nesmysl. Já už jsem říkal, pane komisaři, několikrát na tomto místě, že celý relokační mechanismus je prostě jeden velký utopistický projekt.

Já si myslím, že tento systém je zbytečně upnutý a upínáme se na něj jako na jediné řešení migrační krize, ale jediné řešení migrační krize to není. Přiznejme si to, přiznejme si kriticky, že tento systém nikdy nebude fungovat. Solidarita, která je vynucená pod formou pohrůžek, prostě nikdy nebude fungovat.